Je vous remercie sincèrement, dans la diversité de l'expression de vos points de vue, de l'approche constructive et critique et cela me convient bien que vous avez adoptée par rapport à ces deux règlements que propose la Commission.

Je rappelle qu'il ne faut pas confondre régulation et supervision.

Et nous allons continuer à bâtir ces pièces avec la supervision à vingt sept, avec la capitalisation pour les vingt sept pays et les huit mille banques, avec le système de crédit et de garantie des dépôts et avec les systèmes de résolution. Les vingt sept pays ont besoin de cette régulation, ainsi que de deux autres pièces que nous allons proposer sur le système bancaire parallèle et sur la séparation des risques dans les banques, à la suite du rapport Liikanen. Cette régulation sera celle des Vingt sept et du marché unique. Ce qui est en cause, c'est qu'à l'intérieur de la zone euro, parce qu'il y a l'euro et un besoin supplémentaire de stabilité, la personnalité, la nature de la supervision sera différente. Elle sera plus intégrée.

On ne va pas faire cela depuis Francfort, tous les jours, pour les six mille banques. Il y aura un travail dans un cadre coordonné, qui sera largement décentralisé au niveau de toutes les banques. Je suis et nous sommes, dans notre proposition, très soucieux de la manière dont les pays qui ne sont pas encore ou pas dans la zone euro pourront être associés à ce système de supervision.

Nous avons pris soin de prévoir des systèmes de contrôle parlementaire pour ce conseil de supervision, et je serai garant du bon exercice de ce contrôle parlementaire dans la mise en place de cette nouvelle régulation. Je voudrais rappeler que la stabilité de la zone euro, puisque c'est cela qui est en cause, n'intéresse pas seulement les pays de la zone euro. Elle intéresse toute l'Europe. Quand la zone euro est fragile, quand elle est en crise, c'est toute l'Europe qui en subit les conséquences. Et nous devons nous donner les moyens d'assurer la stabilité de cette zone.